Construirea unei piețe unice la nivelul Uniunii Europene nu a fost și nu este posibilă fără existența unor societăți comerciale puternice și fără o evoluție adecvată a acestora în funcție de mediul economic, foarte dinamic la nivel european și internațional. Pentru a ține pasul cu această evoluție dinamică, Europa are nevoie să își adapteze cadrul legislativ la nevoile societăților comerciale, pentru a oferi o protecție corespunzătoare la nivel european a acționarilor, a creditorilor și a tuturor partenerilor care sunt influențați de activitatea societăților. Într o Europă fără frontiere interne este esențială o armonizare corespunzătoare a legislațiilor naționale și a structurilor societăților din statele membre, pentru ca cetățenii europeni să poată beneficia de toate serviciile și produsele oferite de acestea, mai ales în ceea ce privește comerțul transfrontalier, dar și din punctul de vedere al responsabilității sociale a întreprinderilor și al rolului acestora în domeniul inovării și al creșterii economice.